Este important să se asigure continuarea programelor cofinanțate prin FEDER și Fondul de coeziune în țările supuse constrângerilor bugetare. Consider că prezenta propunere va avea un impact pozitiv asupra economiei statelor membre afectate de criză. Ea va permite dezvoltarea unor proiecte majore de infrastructură, contribuind, astfel, la relansarea economică prin investiții. România se numără printre statele care primesc asistență financiară din partea FMI. În țara mea, dificultățile economice au afectat și proiectele de infrastructură. În aceste condiții, măsurile discutate astăzi sunt binevenite, mai ales că FMI și Comisia Europeană au recomandat României să utilizeze cât mai multe fonduri europene în programul național de dezvoltare a infrastructurii.